eins konar neyðarúrræði þingsins til þess að freista þess að kalla alla alþingismenn hér að borðinu til þess að taka ákvörðun um dagskrá þetta er tillaga sem hefur verið í umræðunni á fundum þingflokksformanna mánuðum saman mánuðum saman hafa þingflokksformenn þrýst á að þessi umræða færi fram að beiðni þingmanns samfylkingarinnar það er mikilvægt að þessi umræða fari fram ég vil bara biðja hæstvirtan forseta og raunar líka hæstvirtan fjármála og efnahagsráðherra ef einhver ágætur ráðherra mundi vilja skila því til hans að eiga orðastað við hæstvirtan forsætisráðherra og fara aðeins yfir þetta hlutverk sem hann fer með gagnvart þinginu vegna þess að allir aðrir virðast skilja það það er allir aðrir ráðherrar þingsins og forseti þingsins virðist skilja það að forsætisráðherra á að koma og tala við alþingi ef alþingi óskar eftir því ef hann er ekki að gera það þá er hann að misskilja sitt hlutverk